Hvala za besedo. Ja, saj to je glih vprašanje, zakaj ne izpolnjujejo teh pogojev, ne. Ker so upravno tako razdeljene, da spadajo vsaka v svojo upravno enoto, na območje katere se računa preseganje kritičnega praga, ki je tri zaporedne mesece mora biti brezposelnost na sedemnajst procentov ob pogoju, da na razglašenem območju živi vsaj dvajset tisoč ljudi. Haloze pa vsega tega žal ne morejo izpolnjevati, ne. Pa še pač jaz menim, no, da si pač Haloze, in tudi regija, zasluži vsaj tolikšno, finančno spodbudo oziroma podporo, kot je bila prerazporejena z zakonom Pomurju. Še zlasti zato, ker smo v neprimerljivo slabši izhodiščni situaciji, ampak, da se ne bi zgodilo nekaj takega, se pravi, da ne bi ponavljali napak, da se pač tudi s potem s konkretnimi javnimi zavezami in varovalkami in odškodninsko odgovornostjo potem tudi to zadevo določi. Pa še, bom se ponovil, da se ne bo zgodilo, kot ste recimo glede teh pomoči, ki pač so bile dane p v tem zakonu Pomurju oziroma, Saj veste, kaj se je zgodilo pred slabim tednom, je pač Arom, oziroma pač, bi se temu reklo dedič, bivše Mure, razglasil stečaj oziroma napoved stečaja, ne. In na ulici oziroma pač na cesti je ostalo dvesto petdeset delavk in delavcev, ki pač žal se bojo mogli nekako znajti, ne, in, to je grozno. In takih spodbud v bistvu tudi mi ne želimo oziroma ne rabimo, ne. Zanima pa me tudi, če če nameravate na splošno spremeniti kakšno zakonodajo v smislu, pri računanju praga za vzpostavitev, za vzpostavitev posebnih pomoči?